Herr Präsident!

Trotzdem handelt es sich dabei nicht um eine unendliche Vermehrung von Finanzkapital.

Wir sollten auch aus der Vergangenheit lernen Es geht hier nicht nur um den Bau von Straßen und Hotelkomplexen.